Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist ja vieles schon gesagt worden. Ich glaube, was wir morgen entscheiden, ist eben eine Frage der Proportionalität. Und es ist richtig gesagt worden, dass dieses Parlament sich um die entscheidenden Bürgerrechte der Europäer kümmern muss. Es ist richtig gesagt worden, dass wir bei dem Thema Datenschutz auch mit den Amerikanern vorankommen müssen und dass dies auch ein Aspekt des Freihandelsabkommens ist.

Wir sind am Anfang dessen, was wir als Informationsprozess einfordern. Wir sind am Anfang dessen, was an Transparenz notwendig ist, um dann die entsprechenden Entschlüsse auch im transatlantischen Verhältnis zu sehen.